En fait de diversité, vous n'avez de cesse de vous ingérer dans les affaires internes d'un État souverain, pour l'uniformiser sous l'égide de cette idéologie. Ce rapport sur le Monténégro n'échappe pas à la règle. Il est cocasse que vous dénonciez dans ce rapport, une soi disant ingérence russe dans les processus électoraux du Monténégro, alors que de l'aveu même du procureur spécial monténégrin Milivoje Katnić, les services de renseignements des pays amis en Europe et notamment des États Unis et de la Grande Bretagne ont aidé le Monténégro dans l'enquête concernant la supposée tentative de coup d'État par

À se demander si mettre en cause la Russie et l'encercler, via l'Otan, ne vous intéresse pas, en réalité, plus que le processus démocratique au Monténégro. Enfin, au vu des constats que vous dressez sur la situation sociale, économique et politique de ce pays, je me demande vraiment comment vous pouvez continuer à demander l'accélération des négociations en vue d'une adhésion prochaine à l'Union. Nous pourrons nous inquiéter de l'état de la démocratie au Monténégro quand elle sera réellement et pleinement respectée dans l'Union.